Kölmel, j'affirme que le Fonds Juncker, même s'il faut l'améliorer, est un bon instrument. Il poursuit de bons objectifs et il donne de bons résultats. Dans mon pays la Belgique à l'heure actuelle, le volume du financement s'élève à 1,2 milliard d'euros, ce qui devrait générer in fine 5,8 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.

Un bon instrument qui poursuit de bons objectifs et donne de bons résultats mérite d'être prolongé et amélioré. Je salue donc la décision de prolonger le Fonds Juncker pour trois ans, je salue l'objectif de fixer à 500 milliards le montant total des investissements à mobiliser, grâce à l'effet de levier, et je me réjouis des améliorations apportées au dispositif initial pour le rendre plus performant. Grâce à l'ajout de nouveaux secteurs susceptibles de bénéficier du financement de l'EFSI, davantage de PME porteuses d'idées nouvelles pourront en profiter dans le domaine de l'agriculture, de la lutte contre le changement climatique, dans les industries culturelles et créatives, dans l'économie sociale et solidaire. Grâce à l'amélioration du dispositif de conseil et d'assistance, le Fonds pourra mieux répondre aux réalités du terrain et soutenir des projets dans toutes les régions d'Europe. Grâce au renforcement de la gouvernance et à une plus grande transparence, le comité d'investissement devra justifier publiquement les décisions prises, ce qui est à la fois une exigence et une garantie.